virðulegi forseti frumvarp til laga um breytingu á lögreglulögum eru hluti af heildstæðum breytingum sem áformað er að skipa stofnana löggæslu og sýslumannsembætta segja má að frumvarp til lögreglulaga sé fyrri áfanginn en í því er lagt til að fækka lögregluumdæmum úr fimmtán í sex og samhliða því að skilja yfirstjórn lögreglu frá embættum sýslumannsembætta starfsemi þessara tveggja stofnanaflokka er nátengd enda þrettán sýslumenn einnig lögreglustjórar gert er ráð fyrir að breytingarnar á skipan löggæsluembætta taki gildi í upphafi næsta árs eins og fram kemur í þessu frumvarpi stefnan verði tekin á síðari áfanga á komandi haustþingi verði lagt fram frumvarp um breytta skipan sýslumannsembætta skipan sýslumannsembætta tali mið af skiptingu landsins í stjórnsýslusvæði samkvæmt sóknaráætlun tuttugu tuttugu stækkun sýsluembætta verði stjórnsýslumiðstöð ríkisins í héraði og unnið verði að því í samstarfi við önnur ráðuneyti að færa verkefni og þjónustu til þeirra það virðulegi forseti er lykilatriði en ljóst er að mikil tækifæri felast í því að fela stærri og öflugri sýslumannsembættum fjölþætt verkefni sem eru á hendi ríkisvaldsins og jafnvel víðar ákveðin grunnvinna hefur verið innt af hendi í sambandi við tillögur að breytingum á skipan sýslumannsembætta í landinu sem finna má í skýrslu þorleifs pálssonar fyrrverandi sýslumanns sem birt hefur verið á vef ráðuneytisins í frumvarpi til laga um breytingu á lögum um framkvæmdavald ríkisins í héraði þar er í grófum dráttum sagt lagt til að heimilað verði að auglýsa ekki störf sýslumanna sem losna og er miðað við það að í stað þess verði sýslumenn úr aðliggjandi umdæmi falið að gegna lausu embætti jafnframt sínu eigin þetta tengist vitaskuld þeim breytingum sem áformuð eru í þessu frumvarpi en einnig því sem er áformað að leggja til á næstu missirum fjögur ný lögregluembætti verða til ef frumvarpið verður samþykkt hugmyndin er sú að sýslumönnum fækki sem því nemur með því að sýslumenn í nágrenninu taki við sýslumannsverkefnum eins og ég greindi áður frá frá þeim sem verða lögreglustjórar þannig virðulegi forseti og ekki öðruvísi tel ég að náist fram sú hagræðing sem frumvarpið felur í sér víkjum nánar að tillögum að breytingum á lögreglulögum það er sem sagt afrakstur vinnu sem hefur farið fram á vegum dómsmála og mannréttindaráðuneytis undanfarin missiri eru tillögur frumvarpsins í raun framhald af þeirri braut sem mörkuð var með sameiningu lögregluliða árið tvö þúsund og sjö nefnd þáverandi dómsmálaráðherra sem skipuð var til að meta árangur af þeim skipulagsbreytingum sem tóku gildi tvö þúsund og sjö komst að þeirri niðurstöðu árið tvö þúsund og átta að árangur af nýskipan lögreglumála hafi verið góður en ljóst væri að það gæti vart með markmiðum sem stefnt væri að nema ef lögregluliðin væru stækkuð enn frekar nefndin lagði fram ýmsar aðrar ábendingar meðal annars um að rétt væri að lögreglustjórum væri kleift að sinna eingöngu lögreglustjórn þótt efni frumvarpsins taki vissulega mið af þessari niðurstöðu byggir frumvarpið einnig á ítarlegri vinnu sem unnin var af starfshópi sem skipaður var síðastliðið sumar í starfshópnum sátu fulltrúar ráðuneytisins og skólastjóri lögregluskóla íslands í starfi sínu ræddi starfshópurinn við ýmis samtök lögreglumanna lögreglustjóra fulltrúa ákæruvalds og fleiri a síðari stigum í starfi hópsins störfuðu fulltrúar landssambands lögreglumanna og lögreglustjórafélagsins með starfshópnum og var það afar dýrmætt að fá þessa aðila að borðinu sem gerst til þekkja og eru fulltrúar þeirra sem í lögreglunni starfa starfshópurinn skilaði skýrslu sinni í október tvö þúsund og níu og er hún fylgiskjal með frumvarpi þessu þannig byggir þetta frumvarp í rauninni á tveimur úttektum sem báðar fólu í sér meginniðurstöðu að fækka bæri lögregluumdæmum í sex til átta og aðila lögregustjórn frá sýslumannsembættum með frumvarpinu er auk fækkun lögregluumdæma lagt til að lögfest verði almenn heimild til að fela einstökum lögregluembættum verkefni á landsvísu meðal annars verkefni sem nú eru á hendi embætti ríkislögreglustjóra í þriðja lagi eru ýmis ákvæði sem varða einstöku stöður felld úr lögunum en gert er ráð fyrir að samhliða lagabreytingunni verði skipurit embætta ýmist sameinuð eða endurskoðuð með það fyrir augum að draga úr kostnaði við yfirstjórn á bak við heimildina sem lagt er til að ráðherra fái til að koma verkefnum á landsvísu fyrir hjá einstökum lögreglustjórum er ákveðin stefnumótun ég tel að það geti verið að mörgu leyti óheppilegt fyrirkomulag að embætti ríkislögreglustjóra sinni samræmingu eftirliti og yfirstjórn á sviði löggæslunnar og virki þannig sem hattur ofan á lögregluembættin en sé um leið að reka eitt stærsta lögreglulið landsins því tel ég nauðsynlegt að fara yfir ýmis verkefni með það fyrir augum að færa þau frá embætti ríkislögreglustjóra til einstakra lögregluembætta ég legg áherslu á í þessu sambandi að í þessu felst ekki gagnrýni á þau verkefni sem innt eru af hendi í ranni ríkislögreglustjóra þau verkefni hafa verið mörg hver upp byggð í embætti ríkislögreglustjóra og eru þar rekin með sóma en ég tel að við verðum að fara yfir þetta með faglegum hætti og skoða hvert og eitt verkefni og athuga hvort það sé tilefni til að færa þau til annarra lögregluliða

lögregluna þetta legg ég til að verði gert á vegum ráðuneytisins þessi skoðun kallar einnig á umræðu um það hvert verði hlutverk ríkislögreglustjóra eins og ég sagði áðan fleira gæti kallað á slíka endurskoðun og vísa ég þar til ráðagerða sem fram kemur í frumvarp utanríkisráðherra til laga um breytingu á varnarmálalögum sem útbýtt hefur verið hér á alþingi ef frumvarpið verður að lögum verða eins og áður segir sex lögregluembætti á landinu auk ríkislögreglustjóra og lögregluskólans eitt á höfuðborgarsvæðinu annað á suðurnesjum og hið þriðja á vesturlandi og vestfjörðum fjórða á norðurlandi fimmta á austurlandi og loks eitt embætti á suðurlandi mikilvæga heimild er að finna í frumvarpinu þess efnis að heimilt verði að fela sýslumanni daglega lögreglustjórn í umdæmi sínu í umboði viðkomandi lögreglustjóra þar sem aðstæður krefjast þess til dæmis vegna samgangna þannig er tekið tillit til mismunandi aðstæðna í landshlutum og tel ég að huga verði að því að beita þessari heimild til dæmis í umdæmi lögreglustjórans á vesturlandi og vestfjörðum meðal annars með vísan til sjónarmiða um almannavarnir einnig þyrfti að huga að þessari heimild í vestmannaeyjum með vísað til staðhátta heimild þessi er upphaflega lögð til í fyrrgreindri skýrslu þorleifs pálssonar fyrrverandi sýslumanns í kópavogi sem ég hef nefnt hér áður rætt er um stærri og öflugri lögregluembætti ef frumvarpið verður að lögum hvað þýðir það fyrir lögregluliðin á lögregluembættunum yrði eftir lagabreytinguna á bilinu fimmtíu til rúmlega áttatíu ársverk lögreglumanna að undanskildu embættinu á austfjörðum með nálægt þrjátíu ársverkum og höfuðborgarsvæðinu sem sker sig mjög úr með ríflega þrjú hundruð ársverk þótt stofnanirnar

rökum fyrir skipulagsbreytingum hér á eftir það er líka útilokað að leggja það fyrir menn að hagræða frekar en orðið er í rekstri en horfa um leið fram hjá því óhagræði og þeim stjórnunarkostnaði sem hlýst af núverandi skipulagi sem fyrr segir er lagt til að lögreglustjórarnir komi úr hópi þeirra sem nú sinna lögreglustjórn tekið skal fram að í þessu frumvarpi er ekki mælt fyrir um hvar höfuðstöðvar embætta skuli vera eða hvernig lögreglustjórar skuli skipuleggja lið sín að öðru leyti virðist einsýnt að lögreglustjórarnir sem bera ábyrgð á framkvæmd lögreglustarfa í sínu umdæmi fái svigrúm til að stilla upp sínu liði þannig að það nýtist sem best mikilvægt er að undirstrika að ekki er um það að ræða að byggðar verði nýjar stórbyggingar undir þessi lögregluembætti heldur verði að nýta aðstöðuna sem til er mun það án vafa ráða miklu um staðsetningu starfseminnar að minnsta kosti næstu árin lagt er til að hver lögreglustjóri skipi sjálfir lögreglumenn í sitt embætti en það gerir ríkislögreglustjóri nú eðlilegt er að sá sem ber ábyrgð á störfum undirmanna sinna skipi starfsmenn sína enda er það hann sem hefur heimild starfsmannalaga til áminningar á hendi sinni skipunarvald í stöðu yfirlögregluþjóna og aðstoðaryfirlögregluþjóna færast frá dómsmálaráðherra til embættis ríkislögreglustjóra en rökin fyrir því að færa ekki allar skipanir að fullu til embætta í einu lagi eru annars vegar þau að heppilegra sé að gera breytingar að þessu leyti í áföngum og hins vegar þau að mikilvægt að haldið sé á skipunarmálum stjórnenda embætta með samræmdum og tryggum hætti þegar hin nýju sameinuðu embætti taka til starfa samkvæmt frumvarpinu verða hæfisskilyrði lögreglustjóra í sjálfum lögreglulögum í stað þess að það sé vísað í hæfisreglur sýslumanna sem aftur vísi í hæfisskilyrði dómara ákveðnar breytingar verða samkvæmt frumvarpinu á högum lögregluskólans og nemenda hans gert er ráð fyrir að nemendur verði á launum við starfsþjálfun innan lögreglunnar á

lögreglumönnum sem lögreglustjórar höfðu þegar ráðið til starfa og höfðu oft unnið í lögreglu um árabil áður en þeir fóru í gegnum lögregluskólann þeir voru sendir til skólans sem starfsmenn viðkomandi lögregluembættis á fullum launum og dagpeningum smám saman hefur þetta breyst lögregluskólinn velur nú nemendur úr hópi umsækjenda og útskrifar þá til starfa í lögreglu fyrirkomulag á greiðslum hefur verið að breytast í samræmi við þetta námið í lögregluskólanum stendur í heilt ár og skiptist í þrjár annir þar sem miðönnin felst í starfsþjálfun í lögregluliði greiðslur fyrir nám á fyrstu önn voru felldar niður fyrir allnokkru síðan en samkvæmt gildandi lögum taka lögregluembættin nemendur í starfsþjálfun og greiða þeim laun samkvæmt kjarasamningi á lokaönn námsins hafa lögreglunemarnir tekið laun sem lögregluskólinn greiðir rekstur lögregluembætta er erfiður og fyrrgreint fyrirkomulag gengur ekki lengur vegna fjárskorts auk þess sem það hefur ávallt verið sá faglegi galli á fyrirkomulaginu að fremur hefur verið litið á starfsþjálfunarnema sem afleysingamenn en nemendur lagt er til að skólinn sjái nemendum fyrir starfsþjálfun í lögreglunni á annað önn í að minnsta kosti fjóra mánuði og greiði sex mánaða laun þeirra hins vegar verður hætt að greiða lögreglunemum laun á lokaönn námsins í skólanum

sem hér um ræðir er miðað við það að gera fremur einfaldar breytingar sem geta komið hratt til framkvæmda og auðvelda lögreglunni sem stofnun að bregðast við hagræðingarkröfu sem gerð er til hennar eðli máls samkvæmt er aldrei hægt að sjá fyrir alla fjárhagslegar afleiðingar breytinga af þessu tagi ljóst er þó að þessar breytingar skapa svigrúm til að spara töluvert í veigamiklum þáttum á borð við stjórnunarkostnað fjárveitingar til löggæslu nema samtals um sjö komma þremur milljörðum króna engum blöðum er um það að fletta að lækkun útgjalda í samræmi við hagræðingarkröfur fjárlaga komandi ára verði lögreglunni mjög erfið og gerist einkum með fernum hætti í fyrsta lagi leiðir af stækkun embætta yfirmönnum fækkað hlutfallslega meira en almennum lögreglumönnum í öðru lagi má gera ráð fyrir að bæði lögreglumönnum sem og öðru starfsfólki lögregluembætta

í þriðja lagi er áætlað að samþætting verkefna á landsvísu í einstökum umdæmum lögreglu komi til með að nýta betur starfsfólk og samhliða endurskipulagningu á öllu innkaupaferli lögreglu náist fram töluverð hagræðing í fjórða lagi er áætlað að skipta fjárveitingu til löggæslu upp með sanngjarnari og faglegri hætti en verið hefur fram til þessa í því skyni verði útbúið reiknilíkan sem tekur tillit til íbúafjölda aldursdreifingar fjölda afbrota umferðarþunga og ýmissa annarra þátta í stað þess að taka eingöngu mið af fjárheimildum fyrra árs munu því fjárveitingarákvarðanir verða gegnsærri og samanburður milli embætta auðveldari þar sem hægt verður að rekja hvernig mismunandi aðstæður hafa áhrif á fjárveitingar engu að síður hefur verið lagt gróft mat á ýmsa kostnaðarþætti og hagræðingarmöguleika þeim tengdum þar má nefna fækkun yfirmanna en samsvarandi fjölgun almennra lögreglumanna gæti skilað um hundrað tuttugu milljónir króna sparnaði á ársgrundvelli þegar sá sparnaður er kominn að fullu til framkvæmda í þessu sambandi skal nefnt að ekki er gert ráð fyrir uppsögnum starfsmanna í tengslum við þessa sameiningu það er sameiningin ein og sér felur ekki í sér uppsagnir ný lögreglulið munu taka við öllum skuldbindingum eldri embætta þar á meðal öllum ráðningarsamningum í fyllingu tímans mun yfirmönnum fækka með stækkuðum embættum þegar ég segi að sameiningin ein og sér feli ekki í sér uppsagnir gegnir öðru máli um skertar fjárheimildir því það segir sig sjálft að ekki er hægt að halda úti óbreyttri starfsemi endalaust með minnkuðum fjárheimildum úr ríkissjóði þá vil nefna að sameining lögregluliða með fækkun bakvakta gæti einnig skilað rúmlega hundrað milljónir króna virðulegi forseti ég hef nú reifað helstu atriði frumvarpsins eins og ég kom inn á áðan fylgir greinargerð starfshópsins með frumvarpinu sem fylgiskjal þar koma fram margvísleg fagleg rök fyrir því að hafa hér færri og stærri lögregluumdæmi ég geri ráð fyrir því að þetta frumvarp muni hljóta mjög almenna og víðtæka umræðu og að allsherjarnefnd muni senda frumvarpið til umsagnar eins og ég drap á í upphafi er gert ráð fyrir að frumvarpið taki gildi fyrsta janúar tvö þúsund og ellefu þó þannig að dómsmálaráðherra geti undirbúið starfsemina nýjum lögregluliðum með því að velja þeim lögreglustjóra og fela verkefnisstjórn að vinna að undirbúningi breytinganna rétt er að taka fram að gert er ráð fyrir að ný lögregluembætti taki við starfsmönnum eldri embætta eins og ég sagði áðan virðulegi forseti ég legg